Ich möchte nicht falsch verstanden werden Es kann durchaus sein, dass es eine bessere Abgrenzung als die heutige gibt. Wenn man sieht, dass einige Mitgliedstaaten zu hundert Prozent benachteiligtes Gebiet sind, ist dies durchaus auch möglich. Aber es geht darum, die richtigen Gebiete abzugrenzen, und nicht darum, möglichst viele abzugrenzen.

Während die Kommission behauptet, sie könne die Karten nicht herausrücken, weil diese im Besitz der Mitgliedstaaten sind das ist uns gerade bestätigt worden fordern Minister einzelner Staaten das Parlament auf, die Kriterien zu ändern.